Gospodine predsjedniče, podržala sam danas ovu direktivu ne zato što bih željela da mladi napuštaju Hrvatsku i da odlaze u zemlje Europske unije, jer to je u prošlosti bilo loše kad su Hrvati morali napuštati Hrvatsku, što iz gospodarskih, što iz političkih razloga. Međutim, razlog zašto podržavam ovu direktivu je taj da se Unija temelji na demokratskim vrijednostima, na slobodnom kretanju ljudi, roba i usluga te kao najnovija članica Europske unije, Hrvatska podržava ova temeljna načela i želimo da naši građani uživaju u istim slobodama kao ostali građani Europske unije. Ovom direktivom osigurava se pravo svakog građanina Unije bez obzira na njegovo mjesto prebivališta, koji se preseli u drugu članicu zbog ostvarenja radnog odnosa i zbog toga želim temelje jednakosti, osigurati prevenciju bilo kakvog oblika diskriminacije.